Viele tausend Menschen könnten heute noch leben oder hätten keine bleibenden Behinderungen, wäre nach ihrem Unfall nur schnell genug, d. h. innerhalb der ersten so genannten goldenen Stunde professionelle medizinische Hilfe geleistet worden. Wir wären der Vision Zero ein ganzes Stück näher. Nun, das eCall System, über das wir heute reden, kann keine Unfälle vermeiden. Es entbindet auch nicht von der Erste Hilfe Pflicht. Es dient lediglich im Fall eines schweren Unfalls dem automatischen Informieren einer Notruf Leitstelle. Diese muss, auch um Missbrauch und Überlastung durch Bagatellunfälle zu vermeiden, den sprachlichen Kontakt zum Unfallfahrzeug herstellen. Erst wenn der Notruf bestätigt ist oder niemand mehr antwortet, werden Notärzte, ausgestattet mit wenigen, aber lebensentscheidenden Informationen, zum Unfallort geschickt. Die Verantwortung für das Funktionieren dieser Rettungskette liegt subsidiär bei den Mitgliedstaaten. Solange die im Fahrzeug verbauten Sensoren keinen Unfall detektieren, schläft das eCall System, sendet also auch keinerlei Signale oder Daten und ist auch nicht zu orten. Es ist damit auch aus Sicht des Datenschutzes einem Mobilfunktelefon weit überlegen. Erst mit dem automatischen durch Sensoren gesteuerten Aufwecken oder dem bewussten manuellen Auslösen wird das System aktiv. Es sendet dann einen vereinbarten minimalen Datensatz von Informationen an eine Rettungsleitstelle. Europaweit einheitliche Standards und Spezifikationen werden gewährleisten, dass diese Daten beim Eintreffen als Notruf erkannt, bewertet und behandelt werden. Deshalb müssen die Mitgliedstaaten ihre Rettungsdienstketten auch entsprechend aufrüsten und ausbauen. Wir wollen, dass dieses eCall Notrufsystem auf der EU einheitlichen Notrufnummer 112 basiert, für den Nutzer kostenlos ist, überall in der EU funktioniert und mit den Notrufsystemen benachbarter Drittländer kompatibel ist. Es soll auf einer interoperablen technologieneutralen offenen Systemarchitektur basieren. Über diese können später auch andere intelligente öffentliche Verkehrsdienste wie Verkehrsinformationen in Echtzeit oder Verfügbarkeit von Parkplätzen angeboten werden. In Anerkennung der großartigen Leistungen der Automobilindustrie bei der Bereitstellung privater Notrufsysteme sollen diese parallel zum öffentlichen 112 basierten eCall ihre Existenzberechtigung behalten. Die Nutzer können sich auf der Grundlage ausführlicher Informationen auch für ein solches System entscheiden. Dieses darf einhergehen mit der gegebenenfalls auch kostenpflichtigen Verwendung der Daten durch Werkstätten, Versicherungen, Abschleppdienste oder andere Dienstleistungsanbieter. Wenn 80 der Pkw Fahrer sich ein solches System wünschen und von Verbänden und Vereinen behinderter Menschen dieses System begrüßt und gefordert wird, dann dürfen wir es weder verzögern noch verhindern!